Das sind wir vor allem unseren Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern schuldig. Nur eines möchte ich schon bemerken Herr Kollege David hat jetzt den Saal verlassen, aber wenn er schon pauschales Unternehmerbashing betreibt hier geht es um einen Interessenkonflikt zwischen Politik und Unternehmertum. Für mich als Unternehmerin und Politikerin ist es ganz klar, dass ich weder öffentliche Förderungen während meiner Funktionsperiode in Anspruch nehme noch mich an irgendwelchen öffentlichen Ausschreibungen beteilige. Für einen Politiker darf das Strafrecht einfach nicht die moralische Instanz sein. Auch unser Bundeskanzler Kurz würde es nicht gutheißen, wenn wir in seiner Fraktion diese Doppelgleisigkeit fahren würden. Ja, jetzt heißt es rasch aufklären, Transparenz einfordern und wenn Rückzahlungen zu machen sind diese auch rasch zu erledigen. Und über die politische Konsequenz werden ohnedies die Bürgerinnen und Bürger Tschechiens in der Zukunft entscheiden.